Madame la Présidente, je vais donc essayer d'être précis et rapide à la fois, d'abord pour dire à tous ceux d'entre vous qui se sont exprimés sur d'autres questions que le Brexit, qu'il s'agisse de l'économie, de l'immigration, de l'éducation, de la question sociale ou économique, que je transmettrai évidemment vos remarques au président Juncker et au premier vice président Timmermans, qui regrette de ne pas pouvoir être là.

Je veux confirmer que la seule base juridique pour une éventuelle transition est l'article 50. Il n'y a pas de transition s'il n'y a pas d'accord sur l'article 50, un accord de retrait.

L'unité des vingt sept dans les mois passés et pour les mois à venir est tout à fait fondamentale.

Deux points sur cette question d'abord la libre circulation, à l'avenir, fera partie, Madame in't Veld, de la future étape dans la phase deux, mais je n'oublie pas cette question. Le point très important sur les procédures, qui est un point sensible nous avons mis dans le rapport conjoint des conditions très précises, cosignées par les deux parties, et je m'attacherai vous pouvez en être sûrs à ce que ces conditions soient transcrites dans le traité lui même du retrait, pour que ces procédures soient simples et les moins bureaucratiques possibles. Nous ne sommes pas au bout sur cette question et la question ne sera fermée que dans l'accord de retrait. Donc, de ce point de vue là, la vigilance du Parlement européen est juste et justifiée. Monsieur Mavrides, juste un mot sur Chypre nous aurons besoin de trouver des solutions spécifiques pour préserver la situation actuelle des citoyens concernés par la vie autour des deux bases militaires de Chypre. Je le dis juste en passant.